Comisario Moscovici, muchos apreciamos en este Parlamento Europeo su posición contra la evasión, el fraude y el blanqueo, pero pedimos mucho más. Pedimos que la Comisión se emplee a fondo después de LuxLeaks, Panamá y los papeles del paraíso, que son un infierno para los contribuyentes que pagan sus impuestos y quieren tener confianza en sus instituciones, y un gran sacrificio para los a los que puede costar la vida, como ha sucedido en Malta. Que se emplee a fondo con los Estados miembros para obtener una prohibición de la apertura de cuentas y la apertura de sociedades en paraísos fiscales, que retire la licencia a los bancos que facilitan ese tipo de operaciones manifiestamente ilegales, que prohíba que pueda producirse en la Unión Europea que las empresas que realizan operaciones en paraísos fiscales puedan licitar en concursos públicos y que se produzca